Le droit à la vérité et à la justice contribue à la construction de la paix. En Afrique, mais aussi en Amérique latine, on choisit, pour faire avancer plus rapidement des négociations de paix, de passer sous silence les pires exactions au nom de la réconciliation nationale. Pourtant, des milliers voire, en République démocratique du Congo, des millions de victimes, dont beaucoup de femmes et d'enfants, attendent justice et réparation pour les violences subies. Choisir d'oublier et d'amnistier les crimes commis, c'est permettre de faire régner l'impunité encore et toujours. C'est maintenir un système qui conservera les mêmes travers et risquera à tout moment de sombrer à nouveau dans le chaos. Comme l'a déclaré Mary Robinson, envoyée spéciale de l'ONU pour la région des Grands Lacs, nous ne devons pas répéter les erreurs du passé.

Cette problématique des violences sexuelles doit être envisagée dans sa globalité il faut insister sur les efforts des autorités congolaises et de la communauté internationale, qui se sont jusqu'à présent concentrés sur le renforcement des juridictions et le soutien à l'ouverture d'enquêtes et de poursuites. Ceci dit, il faut aussi maintenant mettre l'accent sur l'exécution de ces jugements, qui demeurent très lacunaires, favorisant un sentiment d'impunité.